Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, como ponente de este informe de iniciativa legislativa, creo que debo empezar dando las gracias a tantas personas que han hecho posible un texto tan completo y un consenso tan amplio como el que se ha producido en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

Por tanto, gracias en primer lugar a los colegas, a los ponentes en la sombra, a los funcionarios, a los que han permitido en la nueva Unidad de Valor Añadido Europeo ilustrarnos sobre el paso adelante que significaba esta iniciativa, y a toda la red de profesionales que me han ayudado. Este informe era largamente esperado porque el problema de las reestructuraciones es objeto de profunda preocupación entre los ciudadanos y los trabajadores. La crisis ha hecho mucho más difícil la adaptación de las empresas a la globalización y al cambio, y el balance social, queridos colegas, está siendo durísimo.

Algo deberemos hacer para hacerlo mejor y para que la desesperación que hoy cunde en millones de trabajadores, en docenas de regiones, en localidades y zonas industriales cambie. Hay también y hay que recordarlo una enorme desconfianza, que crece en la sociedad europea, con respecto a nuestras instituciones, a las que se ve insensibles, impotentes, cuando no cómplices de esta desertización industrial de nuestro continente. En el informe se analizan todas las debilidades europeas y se dan alternativas. La primera debilidad ha sido el error de dejar a las empresas solas frente al problema, o dejar que sea solo un problema de las empresas, cuando es un problema de la sociedad, de los trabajadores, de las autoridades, de los países y de Europa. El segundo error ha sido que seguimos careciendo de instrumentos, de estrategias europeas para un problema que no conoce fronteras. Hay una simetría tremenda entre determinadas empresas y entre unos y otros países que abren también un amplio camino al dumping social. No hay anticipación. La formación y la preparación de los trabajadores se deja en segundo plano. Solo hay actitudes reactivas ante los problemas de la reindustrialización. Por tanto, necesitamos una iniciativa legislativa, y es lo que pedimos a la Comisión al amparo del artículo 225 del Tratado. Queremos que la Comisión pase de esa etapa de diez años ya de analizar la situación para actuar frente a una situación que es dramática. Puede haber una estrategia, existe la posibilidad de un cuadro común. Le ofrecemos 14 recomendaciones que respetan la autonomía y la subsidiariedad y que dejan simplemente una norma mínima para las grandes reestructuraciones y en ausencia de un pacto entre los interlocutores sociales, pero si no existe ese pacto debemos intervenir a escala europea. Creemos que simultáneamente se puede hacer frente a la flexibilidad necesaria de las empresas para mejorar su capacidad de adaptación al cambio, con la seguridad que piden los trabajadores y a la que tienen derecho en sus relaciones laborales y en sus sistemas de protección. Y hay que incorporar a todos los actores. Por tanto, estos criterios son compatibles, como se ha visto a lo largo de la historia europea. Queremos decirle a la Comisión, por tanto, que, si hace del diálogo social la clave del arco de la bóveda de las reestructuraciones, tendremos reestructuraciones más inteligentes, más responsables socialmente, y daremos respuesta a una demanda muy amplia de nuestra sociedad.

Quiero terminar simplemente diciendo en estos diez segundos que miren ustedes las cuestiones jurídicas, las cuestiones económicas, pero también las cuestiones éticas, las cuestiones de los valores, y que no se dejen embaucar por quienes les dicen que en época de crisis no se puede actuar.

Es ahora donde está la línea entre la civilización y la barbarie.